Mais moi je vais me contenter de parler effectivement, comme vous, des conclusions de ce Conseil parce que de Salzbourg à Bruxelles, de dernière chance en dernière chance, les sommets passent mais les problèmes restent.

Nous sommes dans un moment d'extrême urgence, à quelques mois d'élections européennes qui s'annoncent périlleuses pour le futur de l'Europe. Or, nos dirigeants nationaux se réunissent mais ne décident pas. Chaque semaine, nous avons droit à la même litanie de promesses et de déclarations de bonnes intentions et, derrière, c'est le blocage. Examinons un peu le menu de ce Conseil en entrée, l'émigration et la sécurité intérieure.

Si ce Conseil a permis effectivement, Monsieur le Vice président, de faire émerger un consensus sur la dimension extérieure du problème et la coopération avec les pays d'origine, en ce qui concerne la dimension intérieure et l'organisation de la solidarité, aucune solution pérenne ne se dessine.

Malgré les efforts remarquables de Michel Barnier nous nous quittons encore sans accord. Au moins cela aura t il permis de rappeler l'unité des pays européens et de mettre le Royaume Uni de Theresa May devant ses responsabilités.

Force est de constater que si nous avions demain une nouvelle crise de la dette ce qui est un risque réel rien ne permet de garantir que nous nous en sortirions mieux.

Ce n'est pas suffisant pour rassurer.

La politique européenne d'asile au point mort!

La fiscalité des grandes entreprises du numérique, mesure de justice fiscale pourtant très attendue par nos concitoyens au point mort!

Quant au budget de l'Italie, qui pourrait faire basculer toute la zone euro dans une nouvelle crise, on fait comme si on ne voyait pas l'éléphant dans la salle.

L'Europe reste en équilibre, sur le fil du rasoir, comme tétanisée. Ce n'est pourtant ni de la faute de la Commission qui n'a jamais été aussi volontaire qu'aujourd'hui ni du Parlement, qui redouble d'efforts pour boucler dans les délais les nombreux textes qui arrivent actuellement sur la table, tout particulièrement en ce qui concerne le prochain cadre financier pluriannuel.

Tout simplement qu'il y a un manque de volonté politique de la part de nos États membres. Certains sont moteurs, mais nombreux sont ceux qui sont debout sur la pédale de frein. À ce rythme là, la sortie de route n'est pas loin.